Ich will schon mal ganz deutlich sagen Heute ist ein guter Tag für die Steuerzahler, weil wir zum ersten Mal seit vielen Jahren die Banken dazu verpflichten, wieder mehr Eigenkapital vorzuhalten, das heißt das Risiko in ihren Büchern stärker selbst tragen zu können.

Damit erfüllen wir auch unsere Verpflichtungen aus den G 20 Verabredungen. Ich wünsche mir, dass jetzt auch die anderen Staaten außerhalb der Europäischen Union ihre Verpflichtungen erfüllen. Auf der anderen Seite sagen wir ganz deutlich Wir wollen keine Kreditklemme, insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen.

Kleine und mittlere Unternehmen, die die Arbeitsplätze schaffen, die die Ausbildung garantieren, die dafür sorgen, Innovation in Europa voranzubringen, werden mit einem Sonderfaktor bewertet, sodass hier weniger Eigenkapital unterlegt werden muss. Das ist eine gute Botschaft für die KMU. Ich will auch die Kommunalkredite nicht unerwähnt lassen. Auch Kommunalkredite werden weiterhin ohne Eigenkapitalunterlegung gewährt werden können. Gerade die Investitionskraft der Kommunen wird damit gestärkt.